Arra kérem az európai intézményeket, tegyünk meg mindent, hogy sem az intézményekben, sem az EU területén, sem a nemzeti parlamentekben ne lehessen egyetlen népcsoportot sem megbélyegezni, megkülönböztetni, vagy mint ahogy hazámban történt nemzetbiztonsági kockázatnak nevezni. A Nobel díjat a kelet európai államok stabilizálásához való hozzájárulásért is kapta az Európai Unió. Méltán. Mégis azt látjuk, hogy bár országainkban a demokrácia intézményrendszere létrejött, a napi rutin, a gyakorlat hiányzik. Titkos félelem igazgat. A gyakran EU szkepticizmusba csomagolt, kirekesztő eszmék veszélyt jelentenek. A demokratikus európai értékeket képviselő pártoknak egységesen kell fellépniük a jelenség ellen. Budapesten múlt vasárnap ez megtörtént. Tegyünk meg mindent, hogy az EU értékei megerősödjenek és visszaszorítsák az emberi méltóságot sértő eszmék képviselőit.